virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um að leggja niður tvær úrskurðarnefndir á sviði siglingamála um er að ræða annars vegar úrskurðarnefnd siglingamála sem skipuð er samkvæmt þrettándu grein laga um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa númer sjötíu og sex tvö þúsund og eins og hins vegar farbannsnefnd sem skipuð er samkvæmt tuttugustu og fjórðu grein laga númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og þrjú í frumvarpinu er lagt til að ágreiningi sem kann að stofnast vegna stjórnvaldsákvarðana siglingastofnunar íslands samkvæmt ofangreindum lögum megi skjóta til samgönguráðuneytis til úrskurðar þetta er í samræmi við stefnu ráðuneytisins að fækka skuli sjálfstæðum úrskurðarnefndum það er ljóst að íslensk stjórnskipan byggir á því að ráðherra hver á sínu sviði fari í reynd með æðstu yfirstjórn stjórnsýslunnar í fjórtándu greinar stjórnarskrárinnar er mælt svo fyrir að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum þegar komið er á fót sjálfstæðum stjórnsýslunefndum sviptir það ráðherra almennum stjórnunar og eftirlitsheimildum yfir hlutaðeigandi nefnd hér er þessi skipan undantekning frá almennum stjórnskipunarreglum og ekki ástæða til að viðhalda henni nema ríkar ástæður séu fyrir hendi almennt má segja að meiri festa og samræmi og réttaröryggi sé fyrir hendi þegar saman fara vald og ábyrgð á stjórnarframkvæmdum og miðast þetta frumvarp við að leggja áherslu á það þegar um er að ræða fá mál sem koma fyrir slíkar úrskurðarnefndir liggur það í hlutarins eðli að kostnaður er tiltölulega mikill vegna starfa slíkra nefnda og því eðlilegra að hlutast til um hagkvæmari lausnir þó það megi ekki ráða för eitt út af fyrir sig og þess vegna er væntanlega minni kostnaður við það þegar um fá verkefni er að ræða þegar sérhæfing ráðuneytisins getur sinnt þessu verkefni hér er þetta lagafrumvarp liður í almennri stefnu samgönguráðuneytisins að auka skilvirkni í stjórnsýslu og einfalda reglur og draga úr kostnaði svo háttar til um störf beggja umræddra úrskurðarnefna að ekki hafi verið skotið til þeirra neinu máli síðastliðin fjögur ár og afar fáum árin þar á undan

þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar samgöngunefndar og til annarrar umræðu